Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei fare tre domande al Commissario. Primo la sentenza della Corte europea del 2012 sul caso Hirsi. Ho riletto il verdetto che condannò l'Italia per respingimenti collettivi in Libia, e il contesto è identico. La Convenzione europea è violata e la Libia resta inaffidabile, non avendo ratificato la Convenzione di Ginevra. Dov'è la differenza fra il 2009 e oggi? Secondo la decisione presa ad Abidjan di evacuare i campi dove avvengono violenze, di attivare rimpatri volontari dei migranti, di reinsediarne alcuni. Vorrei conoscere le procedure che saranno adottate perché il rimpatriato non si trovi a dover scegliere tra la peste e il colera, e vorrei sapere il numero delle evacuazioni. Cochetel, inviato dell'UNHCR, ha dichiarato che la maggior parte dei luoghi di tortura è sconosciuta, che Sarraj controlla un territorio minimo. Ha detto ancora le decisioni di Abidjan sono illusorie. Ogni volta che abbiamo liberato qualcuno dai campi di detenzione, qualcun altro ha subito preso il suo posto. Ultima domanda a che punto è la ridefinizione del concetto di non refoulement che l'Unione si propose in febbraio a La Valletta? Il proposito fu prudentemente cancellato dal comunicato. Chiedo se sia tuttora all'ordine del giorno.